frú forseti ég er svolítið undrandi á þessari umræðu sem við eiga í dag stjórnarandstaðan hefur á umliðnum vikum lagt mjög margt gott til málanna að því er varðar icesave hún hefur komið með jákvæðum hætti að málinu og hún hefur komið með hugmyndir sem hafi í reynd breytt nálgun okkar að málinu og ég vil líka segja það fyrir mína parta sem hef staðið nokkuð nálægt þessum samningaviðræðum að ég tel að stjórnarandstaðan hafi unnið af heilindum og málefnalega ég tel sem sagt að eitt það mikilvægasta sem hefur gerst í íslenskum stjórnmálum á síðustu vikum í kjölfar synjunar forseta á icesave lögunum sé einmitt sú ríka samstaða sem hefur náðst með þingheimi gagnvart nálgun málsins og það er þess vegna sem ég er svolítið undrandi í dag sú samstaða varð til í kjölfar synjunarinnar með því að forustumenn stjórnarandstöðunnar réttu höndina yfir gólf þingsins og sögðu eigum við ekki að vinna saman ríkisstjórnin tók í þessa hönd og við höfum unnið saman þess vegna veldur mér það vonbrigðum og töluverðri undran að þegar forustumenn stjórnarandstöðunnar koma hingað í dag lýsa þeir að sjálfsögðu yfir ánægju sinni með úrslitin og segja að það séu skýr skilaboð í þeim bæði til stjórnvalda en líka til þeirra sem við erum að semja við þeir segja sömuleiðis að þetta styrki samningsstöðuna en bjóðast þeir til þess að halda áfram samstöðunni það sem mér fannst skorta á í máli þeirra tveggja háttvirtur leiðtoga stjórnarandstöðuflokkanna sem hér töluðu áðan var staðfest á því að þeir vildu vinna áfram að því að leysa þetta mál en við erum öll sammála um að brýn þjóðarheill kallar á það háttvirtir þingmenn tala um stjórn í krafti einstakra verkefna hvað höfum við verið að gera síðustu fimm til sex vikur við höfum verið að takast á við verkefnið icesave hvernig höfum við gert það við höfum hlustað á stjórnarandstöðuna samninganefndin hefur verið leiddi að úrvalserlendum sérfræðingi hvaðan kom hugmyndin að því frá stjórnarandstöðunni hverjir eiga sæti í samninganefndinni þar er til dæmis mjög öflugur íslenskur lögfræðingur sem er fulltrúi stjórnarandstöðunnar og sem ég ber fullt traust til og hefur staðið sig ákaflega vel um hvað snerust samningaviðræðurnar í kjölfar synjunarinnar um upplegg sem var búið til meðal annars að frumkvæði stjórnarandstöðunnar hvað er þá að þeim vinnubrögðum sem hafa leitt okkur í þess stöðu þar sem háttvirtir þingmenn stjórnarandstöðunnar segja að bresk og hollensk stjórnvöld skilji hlutina miklu betur og við vitum öll að eru nú þegar búin að leggja fram tilboð sem er miklu betra heldur en sá samningur sem í reynd var felldur í gær við vitum að það er meira í þessari stöðu það sem staðan kallar á er að við höldum áfram að vinna saman vegna þess að það er það sem gerir það að verkum að lokum að við munum ná ásættanlegum samningi